Über die europäische Weinmarktordnung versuchen wir, den regionalen und auch den globalen Herausforderungen Rechnung zu tragen. Die gemeinsame Marktordnung für Wein geht hier wegen der sehr speziellen Herausforderungen auch oft sehr ins Detail. So auch bei den traditionellen Bezeichnungen. Diese Bezeichnungen stehen für Qualität, für Regionalität, und sie sind vertrauensbildende Maßnahmen mit einer klaren Aussage an den Verbraucher.

Begriffe wie Château, Clos und Weingut sind ganz bewusst mit der Auflage verbunden, dass diese Weine zu 100 aus einem Betrieb stammen und ausschließlich auch in diesem Betrieb hergestellt wurden. Die Verbraucher schätzen diese Bedingungen.

Die Begriffe der Weinmarktordnung dürfen, egal in welcher Sprache, nur unter den dort festgelegten Bedingungen verwendet werden. Wieso eigentlich sollen Weine aus Übersee, aus nicht französischsprachigen Ländern, dann unter französischen Bezeichnungen auf den Markt kommen? Hier ist die Kommission gefordert, für Klarheit und Wahrheit zu sorgen.